Señora Valenciano, comparto buena parte de los argumentos que acaba de exponer, pero ¿no le parecen ligeramente incompatibles con pactar con los conservadores la votación de la presidencia de esta Cámara y de la Comisión Europea?